Zusammen mit den Vorschlägen der Kommission wird dies bestimmt eine gute Grundlage für mehr Sicherheit im Flugverkehr darstellen. Wir müssen alles tun, damit die Sicherheit der Passagiere gewährleistet ist, mit besonderer Rücksichtnahme und das wurde schon mehrmals gesagt auf den Schutz der Gesundheit und der Privatsphäre der Flugreisenden. Ich glaube, dass dieser Bericht in diesen beiden Punkten wichtige Vorgaben enthält.

Absolute Sicherheit gibt es nicht, doch sollte das System so kohärent und effizient wie möglich sein, und dabei ist die Technik nur ein Aspekt. Sie kann so gut und fortschrittlich sein, wie sie will, aber es muss auch gut ausgebildetes und motiviertes Sicherheitspersonal hinter den Apparaten stehen. Hier wird von Seiten der Flughafenbetreiber oft an der falschen Stelle gespart, und deshalb spreche ich mich für hohe Standards bei den Arbeitsbedingungen, bei der Aus und Weiterbildung des Sicherheitspersonals und beim Gesundheitsschutz aus. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der Fracht.

Ich denke, dass es auch eine Verstärkung der Kontrollen an Flughäfen außerhalb der Union geben muss.